Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les relations commerciales ont largement figuré au menu du Conseil européen. Monsieur Juncker, vous avez déclaré que vous ne voudriez pas, je cite, que nos concitoyens considèrent tout accord commercial comme un attentat contre nos principaux intérêts. Mais il ne tient qu'à vous, Monsieur Juncker, d'éviter que les traités de libre échange soient négociés en catimini contre les intérêts vitaux de nos peuples, comme cela a été le cas avec le CETA. Aujourd'hui, il y a quelques minutes seulement, vous nous disiez que vous souhaitiez en faire autant avec le Mexique ou le Mercosur, c'est à dire que vous allez à nouveau placer notre agriculture, notamment, en situation de concurrence déloyale face à des pays qui ne respectent aucune des règles, ni sanitaires, ni sociales, ni environnementales, provoquant ainsi la mort de pans entiers de notre économie.

Il serait temps d'en finir avec ces folles politiques, qui sont évidemment en infraction totale avec nos droits et nos intérêts vitaux. Concernant le détachement des travailleurs, tout le monde a bien compris que l'accord négocié hier ne constitue en rien une avancée significative et ne règle rien au fond du problème. Des secteurs clés, comme le transport routier, par exemple, ne sont même pas concernés, et vous ne remettez pas en cause l'aspect central que revêt le paiement des cotisations sociales dans le pays d'origine, qui crée évidemment une concurrence déloyale, et fait que le salarié détaché coûte 1,5 fois ou, parfois, 2 fois moins cher qu'un

Vous organisez ainsi la concurrence déloyale intra Union européenne, le dumping social et, par là même, la préférence étrangère dans nos pays. Enfin, s'agissant de la Turquie, vous évoquez, je cite, une réduction des fonds de préadhésion. Je vous rappelle que la Turquie bénéficie par ailleurs de sommes considérables de la part de l'Union européenne pour une maîtrise des flux migratoires, qui ne donne souvent pas de résultat significatif. C'est un régime autoritaire islamiste. Quels que soient les accords qui peuvent exister, notamment en matière économique, avec la Turquie, il faut maintenant que notre position soit claire. La Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne. Il faut mettre un terme aux accords de préadhésion ou d'adhésion.